Su candidatura representa una triple renuncia, tengo que decirle. La renuncia a la parlamentarización de la vida política comunitaria. La renuncia a una defensa fuerte del Estado de Derecho, porque no podemos olvidar que usted está aquí porque el señor Timmermans fue vetado por algunos países por ser valiente en esta materia.

Además, su Comisión puede iniciarse con un pecado original que arrastrará durante todo el mandato, si sale elegida con algunos votos de la extrema derecha hoy —por cierto, colegas, algo que pondrá en jaque la credibilidad del ejercicio del cordón sanitario que estamos tratando de hacer en esta cámara—. Por todo ello, señora ministra, yo no voy a poder votar su candidatura.

Y a aquellos que nos están diciendo que en pro del europeísmo tenemos que apoyar su candidatura, quiero decirles que someter siempre y constantemente al Parlamento Europeo a las maniobras y a las malas decisiones del Consejo es el peor favor que le podemos hacer a Europa.